Hvala za besedo. En lep pozdrav še enkrat vsem! Družina ima v družbi pomembno vlogo in velik pomen ima tudi varstvo družine s strani družbe in države. Cilj družinske politike v Sloveniji je predvsem skrb za kakovost življenja družin s posebnim poudarkom na kakovosti življenja otrok, poleg tega pa tudi varstvo in zaščite družin. Vsi dobro vemo in se zavedamo, da je Slovenija soočena z velikim demografskim izzivom, družba se stara, temu pa rodnost žal ne sledi. Zato je odgovorno premišljeno in celostno načrtovanje in izvajanje družinske politike izjemnega pomena. Namreč samo s kakovostno družinsko politiko, ki družinam nudi močno oporo, lahko dosežemo, da se bodo naši državljani odločali za družino. Žal je na izvajanje družinske politike v Sloveniji v preteklih letih zelo veliki meri, celo preveliki meri vplival tudi ZUJF, ki je s posegi na področje starševskega varstva in družinskih prejemkov imel pomemben negativen vpliv vpliv na družine in mlade. Ugodna gospodarska slika nam je v času vlade Mira Cerarja omogočila, da so se sprostili številni ukrepi na področju družinske politike, poleg tega pa so bili sprejeti ukrepi s ciljem izboljšanja položaja slovenskih družin. Navsezadnje je bila po petindvajsetih letih sprejeta tudi Resolucija o družinski politiki za obdobje dva tisoč osemnajst do dva tisoč osemindvajset. Z vsem tem je bil dan jasen signal, da ima družina poseben status v družbi in da se zavedamo njenega pomena. Predlagatelj današnje novele v obrazložitvi navaja, da je poglaviten razlog za predlagane spremembe demografska slika in da je zato eden izmed ciljev predloga zakona izboljšana demografska slika, ki jo lahko dosežemo s spremenjenim načinom dodelitve pomoči ob rojstvu otroka ter s spremenjeno višino dodatka za veliko družino. Z letom dva tisoč dvajset začne veljati sprememba zakona, po kateri se bo pomoč ob rojstvu otroka dodelila v obliki dobroimetja, in sicer z namenom, da se dodeljena pomoč porabi za namen, za katerega je bila staršem dodeljena. Zato se nam zdi malce nesmiselno, da bi način dodelitve pomoči ob rojstvu otroka spreminjali še pred tem, ko učinki sprejete spremembe sploh še niso znani. Ustavno sodišče opozarja, da mora zakonodajalec za spremembo zakonske ureditve v relativno kratkem času imeti razumne razloge, pri tem pa spomnimo, da so bile zadnje spremembe zadevnega zakona sprejete februarja tega leta, torej deset mesecev nazaj. Nadalje se s predlogom zakona predlaga višji dodatek za veliko družino. Dejstvo je, da večje število otrok za starše predstavlja večjo finančno breme, o tem ni dvoma. Vendar pa bi rada spomnila, da bodo s prvim januarjem na področju družinske politike sproščeni še nekateri varčevalni ukrepi, ki bodo v pomembni meri izboljšali socialno-ekonomski položaj družin. In sicer, dodatek za veliko družino bo univerzalen in ne bo več vezan na materialni položaj družine, tako da bo dodatek prejelo dodatnih štiri tisoč družin. Do državne štipendije bo upravičenih več dijakov in študentov. Očetovsko in starševsko nadomestilo bo znašalo sto odstotkov osnove, višina materinskega nadomestila ne bo omejena. S sprostitvijo teh varčevalnih ukrepov se bo položaj družin izboljšal, zlasti tistih družin z novorojenčki. Kljub temu da v SMC priznavamo in se zavedamo pomembnosti družinske politike in znotraj nje starševskega varstva in družinskih prejemkov, v poslanski skupini SMC predloga zakona ne bomo podprli. Sprememba zakona namreč ne bo rešila problema rodnosti v državi na dolgi rok. Reševanje demografskega problema more biti ob upoštevanju finančne vzdržnosti države skrbno načrtovano in ne sme temeljiti zgolj na večanju stopnje rodnostið. Hvala.